A Bizottság az energiaunió jegyében alkotta meg a villamos energia belső piacáról szóló rendelettervezetet. Nyolc ország parlamentje nyújtott be kifogást, mert a rendelet sérti a szubszidiaritás elvét. A Magyar Országgyűlés szerint a kapacitásmechanizmusokra vonatkozó döntések uniós szintre kerülnek, az energiamix meghatározását közvetve elvonják a tagállamoktól, a tagállamok rendszerirányítói feladatkörét szűkítik.

Szükségtelenül korlátozzák a tagállamoknak az ár meghatározására vonatkozó hatáskörét, miközben éppen ez ad nekik eszközt a fogyasztói jogok védelmére és az energiaszegénység csökkentésére. Az európai energetikai együttműködést úgy kell kialakítani, hogy ne sértse az alapszerződésekben rögzített tagállami szuverenitást.